Sie haben dafür gesorgt, dass die Zahl der Urlaubstage im Auswärtigen Dienst heruntergeschraubt wird, und zwar auf zwei Tage pro Monat von jetzt dreieinhalb. Ich halte das für eine beachtliche Leistung. Ich habe Sie für diese unverändert hohen freien Tage kritisiert. Deswegen wollte ich Sie ausdrücklich loben dafür, dass Sie sich dafür eingesetzt haben. Ich weiß, das waren Sie persönlich.

Es gibt Ihnen mehr Flexibilität in Sachen dort freie Tage zu geben, wo sie auch wirklich dringend notwendig sind.